borist hefur bréf frá velferðarráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð sjötíu og sex um fjárveitingar til endurhæfingar geðsjúkra frá ernu indriðadóttur